Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous sommes aujourd'hui unanimes pour saluer les mesures de simplification d'octroi des Fonds structurels proposés par le rapport de M.

2009. Alors même que cette révision a pour but d'aider les États membres à lutter contre la crise économique et sociale, le Conseil a mis six mois à trouver un accord.

Certes, la procédure législative a été modifiée en cours de route, instaurant ainsi une parité des pouvoirs entre le Conseil et le Parlement. Mais aujourd'hui, nous, représentants de l'Union européenne, nous ne pouvons justifier ces délais auprès des citoyens. Je fais ici une courte parenthèse pour saluer la responsabilité dont a fait preuve le Parlement européen en s'accordant le plus possible sur la position du Conseil, afin de ne pas retarder davantage le délai de la procédure.

Nous avons besoin d'une Union européenne qui sache prendre des décisions rapides qui ont des effets efficaces sur le terrain. À présent, tournons nous un instant vers le futur.